Ich möchte auch gerne allen Berichterstattern danken für ihre sehr intensive Arbeit. Es war und ist auch immer noch nicht immer einfach, aber die Richtlinie hat sich sehr erfreulich entwickelt.

Von daher recht herzlichen Dank dafür. Das hat sich gut entwickelt, und ich kann auch nur hoffen, dass diese Richtlinie bei den Notsituationen, denen wir mitunter jetzt auch ausgesetzt sind, bei den Terrordingen, die auf uns zukommen, auch hinsichtlich des Rechtsschutzprinzips Bestand haben

Dass ich der Datenschutzgrundverordnung kritisch gegenüberstehe, ist kein Geheimnis. Ja, sie ist in jedem Fall besser als das Recht, das wir bislang in der Datenschutzrichtlinie hatten. Ja, auch die Rechte des Einzelnen sind hier klar verbessert und modernisiert, und ja, auch das Marktortprinzip ist eine gute Einrichtung, mit der wir dokumentieren können, dass die Verarbeitung der Daten europäischer Bürger sich auch an europäischem Datenschutzrecht orientiert. Trotzdem ist die Datenschutzgrundverordnung meines Erachtens zu komplex, an vielen Stellen zu vage, birgt viel Interpretationsspielraum und führt dadurch zu Rechtsunsicherheiten. Eine Vollharmonisierung haben wir bei 65 Öffnungsklauseln eben klar verfehlt. Die Weiterverarbeitung von Daten ist zwar zulässig, aber nur schwer mit der Datenrealität vereinbar. Big Data Anwendungen sind eigentlich die Zukunft und bieten eine Reihe von Vorteilen und für die Forschung. Die Datenschutzgrundverordnung setzt aber genau diesen Anwendungen hier Hürden, die nicht hätten sein müssen. Hier wäre eine neue Datenkategorie in Form der pseudonymisierten Daten in einer klaren Lösung besser gewesen.